Een van de eerste zaken die de Commissie toen heeft voorgesteld was het Witboek over voedselveiligheid dat, denk ik, een 83 tal maatregelen voorstelde inzake het garanderen van voedselveiligheid in de Europese Unie.

Voedingsmiddelen die met nieuwe productietechnieken zijn gemaakt en die er niet waren voor 15 mei 1997. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van januari 2008 was een voorstel dat een aantal doelstellingen wou bereiken de voedselveiligheid waarborgen, de menselijke gezondheid beschermen en ook te zorgen voor een goed werkende markt inzake voedingsmiddelen was.

Ik denk dus dat het van belang is, mijnheer de commissaris, en de Raad, die helaas afwezig is, om te weten dat dit Parlement één is en ongelooflijk sterk. Wij vinden dat voedingsmiddelen die van gekloonde dieren en hun nakomelingen afkomstig zijn van de werkingssfeer van deze verordening moeten worden uitgesloten en wij willen inderdaad, mijnheer de commissaris, meer dan een verslag. Wij willen

We willen dat de Commissie snel komt met een wetgevingsvoorstel en we dringen daar echt op aan.

is. De Raad, afwezig, heeft slechts een zeer beperkt aantal amendementen van onze eerste lezing overgenomen.

Raad toch enkele stappen vooruitzetten.